Por lo tanto, para mí, este es un mensaje que debe ser absolutamente claro, es decir Turquía, por mucho que intente aparecer como un factor de paz en la región, tiene un flanco que le impide realmente aparecer como lo que pretende ser y es, precisamente, la ocupación ilegal, ilegal, de la República de Chipre. Y, por lo tanto, creo que este es un mensaje que debería ser un mensaje muy claro, muy nítido, para que, efectivamente, las administraciones que ha tenido y que tiene Turquía lo tengan en cuenta.